Ik wil eerst en vooral de rapporteur danken, mijnheer Valli, voor het werk dat u in dit dossier gestoken hebt.

Ik denk dat we op een zuchtje van een oplossing zijn. Ik denk dat het document dat nu voorligt echt aanvaardbaar is. Ik moet alleen de collega's in het Europees Parlement oproepen om hun verantwoordelijkheid te nemen.